Estamos dando un paso más en la protección de los ciudadanos, ya que este acuerdo viene a complementar la orden europea de protección de víctimas aprobada en diciembre de 2011. Con nuestro voto positivo estamos legislando para facilitar la vida de las víctimas, quienes a partir de ahora se sentirán igualmente seguras en cualquier país de la Unión. No podemos evitar que los criminales traspasen fronteras, pero tenemos el deber y el derecho de proteger a las víctimas y a sus familiares, y este instrumento servirá para ello. Hoy, todos los que hemos trabajado para proteger a las víctimas podemos estar orgullosos de poderles regalar la seguridad y la confianza que merecen.